To ogromna przyjemność brać udział w debacie ze świadomością, że decyzje, które dzisiaj podejmujemy, są tak bardzo oczekiwane przez miliony naszych obywateli. Wiemy doskonale, jak lubimy czytać, co daje nam czytanie rozwija wyobraźnię, empatię, pozwala ćwiczyć myślenie syntetyczne, opóźnia procesy demencji. To są wszystko ważne rzeczy, ale przecież te najważniejsze to poznawanie świata, naszych bohaterów, naszej przeszłości, ale także i samych siebie. Do tej pory oferta książek i pism dla osób niewidzących i słabowidzących była naprawdę bardzo ograniczona, dlatego ogromnie się cieszę, że udało nam się wynegocjować i przygotować wdrożenie Traktatu z Marrakeszu, dzięki czemu miliony naszych obywateli, w tym prawie dwa miliony moich rodaków w Polsce, już w niedługim czasie będą mogły skorzystać z o wiele szerszej oferty. Ten wyjątek od prawa autorskiego jest w pełni zrozumiały i w pełni akceptowalny. Sam mam już problemy ze wzrokiem, małe litery już naprawdę nie są dla mnie. Dlatego oczekuję tej nowej oferty, która pozwoli korzystać z formatu czy to książki audio, czy dużej litery, czy alfabetu Braille'a, by móc czytać.